Cela montre qu'avec de la persévérance et de la bonne volonté, dans un esprit collectif, on arrive toujours à rétablir la vérité au delà des apparences, et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Nos conclusions sont nettes et précises. Il faut maintenant en tirer les conséquences pratiques. Tel est l'objet de la résolution votée aujourd'hui. Les institutions européennes et nationales ont failli, mais l'occasion leur est donnée aujourd'hui de rétablir la situation dans l'intérêt de tous, pour un air moins pollué et des villes où l'on respire mieux grâce à des voitures plus propres et plus contrôlées. La législation a été mal appliquée. Il faut donc trouver les moyens de l'appliquer correctement partout en Europe et renforcer les contrôles a posteriori, qui restent le meilleur moyen de lutter contre la fraude. Quel meilleur outil qu'une agence européenne spécialisée pour appliquer uniformément la loi, de façon imperméable aux intérêts nationaux, avec l'aide d'experts techniquement qualifiés?

Ce serait la conclusion logique de nos travaux. D'ailleurs, la commission d'enquête a voté en ce sens en février dernier et Jean-Claude Juncker s'y est déclaré favorable.

cher. J'y répondrai en disant que la santé publique ne devrait pas être vue comme un coût mais comme un investissement, surtout quand on voit le prix exorbitant que paient chaque année les Européens à cause de la pollution de l'air, les milliers de morts mais aussi les maladies chroniques, parfois de longue durée, et les conséquences pour nos systèmes de santé. En outre, une agence ne coûte pas si cher quand elle est intelligemment mise sur pied. Il est par exemple possible élargir les compétences d'une agence existante pour des économies d'échelle. En s'appuyant sur le travail des autorités nationales mais en les supervisant, une telle agence permettrait aussi d'économiser de longues et coûteuses procédures contentieuses entre deux États membres. Notre objectif avec la création de cette agence, c'est plus d'Europe et, surtout, une Europe qui protège.